Jednoducho tu stále dochádza k diskriminácii rómskej menšiny a, čo je paradoxné, dochádza ešte viac k prehlbovaniu akejsi nevraživosti nerómskej majority voči Rómom. Túto situáciu, samozrejme, spôsobuje aj prehlbujúca sa kríza a najmä jej sociálne dopady v členských štátoch Európskej únie. Majoritné obyvateľstvo má často krát pocit nielen tými otvorenými formami, ako sú demonštrácie alebo protesty proti rómskej komunite, ale u majoritného obyvateľstva je to najmä skryté že rómska komunita je niekto, kto zneužíva náš sociálny systém, kto jednoducho nemá ochotu a ambíciu byť integrálnou súčasťou

Niekoľkokrát som na to upozorňovala vo viacerých vystúpeniach, ktoré sme tu mali vo vzťahu k riešeniu rómskej problematiky, že za nevyhnutnú súčasť riešenia považujem nielen zapojenie sa národných vlád, ale najmä zapojenie sa regiónov a miestnych politikov tej miestnej časti, čo znamená primátorov a starostov, ktorí najlepšie poznajú svoju situáciu vo svojich mestách a obciach a ktorí majú individuálne prístupy, ktoré sa niekde podarilo uplatňovať pozitívne, niekde nie až tak veľmi pozitívne. Chcela by som tiež povedať, že ak by sme mali byť konzekventní, tak uplatňovanie Charty práv dieťaťa práve v rómskej komunite je veľmi problematické, a ak by sme mali naozaj trvať na tom, že Charta práv dieťaťa musí byť uplatňovaná, museli by sme deti odoberať z rodín, pretože často krát žijú nielen v zlých hygienických a sociálnych podmienkach, ale jednoducho vychovávať v takých podmienkach, ako sú tieto deti vychovávané,

Chcela by som preto apelovať na Komisiu, aj keď tu nie je pani komisárka Redingová, aby sme sa skutočne riešením rómskej problematiky začali zaoberať nielen formálne, ale aby sme prijímali také riešenia, ktoré jednak spružnia fondy, aby tieto fondy mohli byť využívané napríklad pre rómskych asistentov na školách, aby rómske deti nemuseli chodiť do špeciálnych škôl, ale aby mohli ostať na normálnych školách, kde to bez rómskeho asistenta nie je možné, a aby sme tieto prostriedky využívali aj